Je salue les efforts que vous faites et l'équilibre que l'Union européenne a toujours essayé de porter dans ce conflit, et je partage en totalité les éléments que vous avez portés ainsi que ce qui a été dit par nombre de mes collègues. Simplement, la difficulté que nous avons à ce stade, c'est que vos appels à la raison, vos appels à la paix, vos appels à la négociation ne sont pas entendus, que ce soit par M. Trump c'est une évidence maintenant mais également par M.

Je vous ai demandé, il y a un an, ès qualités bien sûr, si nous entendions entrer avec Israël sur la question des négociations des dommages de guerre, des destructions de ce que l'Union européenne finance. Je sais que vous êtes préoccupée par cette question, je reviens donc vers vous un an plus tard.